Monsieur le Président, mes chers collègues, le sommet européen qui aura lieu prochainement sera l'occasion de traiter plusieurs sujets majeurs qui concernent les nations de l'Union européenne.

Timmermans nous explique qu'il veut aujourd'hui renforcer encore Frontex.

des nations.

C'est lié à la fois à l'histoire et aux capacités propres de chaque nation. Il est évident que les intérêts en matière de défense sont totalement différents, parfois divergents, et même contradictoires. Il faut l'accepter.

C'est à dire que la distorsion sera toujours plus grande entre votre conception purement financière de l'économie et l'économie réelle qui, elle, continue de souffrir.